Porque hay un evidente interés de Turquía en compartimentalizar la relación, creando unas piezas inconexas e inarticuladas. A Turquía le hemos ofrecido lo máximo, que es ser miembro de nuestro club —aunque a veces oyéndoles parezca un castigo—, y el marco, por tanto, de la relación tiene que ser la de que es un país candidato. Eso quiere decir un progresivo alineamiento de Turquía con todos los estándares de la Unión Europea. La situación de la relación es mala —usted lo ha reconocido el lunes— porque hay una falta de confianza, un sustrato de falta de confianza que afecta a todos los ámbitos de la relación. La exención está congelada, con un brutal deterioro de los derechos humanos, en materia de liberalización de visas. Y hay que decirlo Turquía no ha cumplido los marcos que tiene que cumplir para acceder respecto a la Unión Aduanera, nos peleamos en la Organización Mundial de Comercio en migraciones recibimos una infundada acusación de no estar cumpliendo, cuando la opinión pública europea piensa precisamente lo contrario y en política exterior, esta idea de la asertividad está siendo —yo creo— mal utilizada.